Fontosnak tartom természetesen én is, hogy a Bizottság mindazokon a területeken lépjen fel a tagállami hajléktalan stratégiák koordinálásában, monitorozásában, segítésében, amelyeket a parlamenti határozattervezet és a hajléktalanügyi konszenzus konferencia említett. Két olyan szempontra szeretném azonban felhívni a figyelmet, amelyek új jelenségként különleges kezelést igényelnek. Egyrészt a krízis szociális következménye a súlyos, tartós munkanélküliség, illetve a családok adósságválsága, a lakás törlesztőrészletének fizetési képtelensége sokak számára. Különösen keményen sújtja ez azokat, akik folyamatosan felértékelődő külföldideviza alapú hiteleket vettek fel, főként svájcifrank alapú kölcsönt.

Például annak a vizsgálatát, hogy a fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó irányelv nem szorul e szigorításra európai szinten. A másik jelenség, amit említeni szeretnék, hogy egyre gyakrabban jelenik meg a hajléktalanság rendészeti kezelése a hajléktalan emberekkel szembeni diszkrimináció, emberi méltóságukat sértő eltávolításuk a közterületekről, bírsággal, elzárással való fenyegetésük. A hajléktalanság a szegénység extrém formája, ahogy az már többször elhangzott ma.